zu geben, eine Prüfung vorzunehmen, inwieweit irgendeine Direktion, die Generaldirektion Kommunikation, berechtigt ist, Mandate zu vergeben, Tweets und Facebook Einträge von Abgeordneten zu kontrollieren und uns Aufklärung zu geben. Also bitte schön nicht nur im Präsidium, auch in der in der Konferenz der Präsidenten!